Wir sind mit einer Architektur konfrontiert, die empfindliche Schwächen hat.

Deswegen möchte ich hier schon anmerken, dass ich Ihnen gerne glauben möchte, dass Sie unser Recht auf Entlastung und unser Budgetrecht anerkennen, aber dann helfen Sie bitte auch, dass wir dies in der Praxis tun können.

Das ist einer der ganz wesentlichen Punkte auch der Haushaltsordnung. Ich möchte Sie bitten, dass Sie die Verwaltungskosten dieser Konstruktion senken, indem Sie soviel wie möglich und mehr als bisher geplant die Kommissionsverwaltungsinfrastruktur nutzen. Ich glaube, wir sind es dem Steuerzahler schuldig, preiswertere Konstruktionen zu wählen und in der Realisierung preiswerter zu sein als das, was bis jetzt auf dem Tisch liegt. Legen Sie bitte die Kosten dieser Konstruktion offen und beseitigen Sie auch die Reibungsverluste zwischen der Kommission und die Weisungskonflikte Ihrer eigenen Mitarbeiter.